Wir tragen also auch ein gewisses Maß an Mitverantwortung, gerade bei Taten, die von Gruppen begangen oder toleriert werden, die wir formell unterstützen. Es gibt ein kongolesisches Sprichwort, das lautet Eine Katze kann ins Kloster gehen, sie bleibt trotzdem eine Katze. Auf den Sicherheitsapparat übertragen heißt das Man kann Verbrecher uniformieren, das heißt aber noch lange nicht, dass sie keine Verbrechen mehr begehen. Genau das ist unser Problem. Wir müssen der kongolesischen Regierung unmissverständlich klar machen, dass wir dieses Verhalten und das Decken eines solchen Verhaltens nicht tolerieren. Einigkeit besteht in diesem Haus über die sich verschlimmernde Situation im Kongo.

Rat und Kommission sollten sich gut überlegen, ob wir erneut eine volle Mission dorthin schicken oder nicht und diesen Wahlprozess diesmal anders begleiten.